malých a středních podniků, podpora start upů při využívání technologií, které svým zdrojem vlastně pochází z toho vesmírného prostoru. Zároveň bylo pro mě velmi inspirativní, že paní zpravodajka nalezla i úlohu obcí a měst právě při plánování rozvoje a využití technologií, které přichází z vesmírného prostoru.